Ich habe mir am Anfang der Beratungen die Frage gestellt Brauchen wir eine Verordnung über neuartige Lebensmittel? Haben wir nicht schon genug Regeln im Lebensmittelbereich?

Aber insbesondere unter dem Aspekt unserer Bestrebungen zur Entbürokratisierung betrachte ich das in der zweiten Lesung vorliegende Dokument doch etwas kritisch. Wenn schon eine Verordnung über neuartige Lebensmittel, dann sollte sie wirklich nur für neuartige Lebensmittel gelten. Wenn die Berichterstatterin nun vor der zweiten Lesung alle abgelehnten Änderungsanträge aus der ersten Lesung wieder einbringt, wie zum Beispiel über gentechnisch veränderte Produkte, wo wir bereits eine sehr umfangreiche Gesetzgebung haben, dann ist dieses entschieden abzulehnen.

Aber wir sollten uns davor hüten wie in der Vergangenheit sehr oft geschehen diese neue Technologie zu verteufeln.

Wir sollten diesen Vertreter einmal in den Ausschuss einladen, dann hören wir nicht mehr die Reden, wir müssen noch viel forschen sicher müssen wir das auch bei der Nanotechnologie, aber die Chancen, die dahinter stehen, sind doch gewaltig. Die sollten wir auch weiterhin nutzen und vorantreiben. In Bezug auf das Klonen der Tiere möchte ich in Erinnerung rufen, dass wir uns mit dem Vertrag von Lissabon explizit dazu verpflichtet haben, das Wohlergehen der Tiere zu schützen, dem Tierschutz in allen Gesetzgebungsverfahren in vollem Umfang Rechnung zu tragen.